Wir sind heute hier zur Stunde kurz vor Mitternacht zusammengekommen, um über das Thema Klimawandel zu diskutieren. Das ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir hatten eine Finanz und Wirtschaftskrise, stecken immer noch drin, aber nichtsdestotrotz ist dieses Thema wichtig. Darum auch die Anfrage der Kolleginnen und Kollegen, wie sich die Kommission bei den anstehenden ICAO Verhandlungen verhalten will. Wir haben Peter Liese hat es gerade geschildert hier im Haus lange gerungen, um einen Kompromiss hinzubekommen, was die Einbeziehung des Flugverkehrs ins Emissionshandelssystem angeht. Wir haben zähe Verhandlungen mit dem Rat gehabt. Ich finde, dies muss dann auch nach außen hin vertreten werden, muss international vertreten werden. Bisher ist meine Einschätzung, was die ICAO angeht, was die Reduzierung von CO 2 Emissionen im Flugverkehr angeht Da wurde viel Zeit investiert, aber das Ergebnis geht gegen null.

Ab 2012 greift das europäische System, und wir haben die Drittstaaten mit hineingenommen. Das heißt, wenn ein Flugzeug in Washington startet und in der Europäischen Union landet, fällt das unter das Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Klimawandel ist ein globales Problem, deshalb muss Klimawandel auch global angepackt werden. Und wenn man das ernsthaft will, dann muss man fiskalische Instrumente entwickeln.

bei den Kraftfahrzeugen. Leider sind wir nicht in der Lage, in Europa einheitliche Steuersätze zu entwickeln.

Die Regierung Obama ist mit großen und hehren Zielen gestartet, was die Klimagesetzgebung angeht. Aber bis jetzt sind keine Taten gefolgt.

Das ist ganz wichtig. Die UN Klimakonferenz in Kopenhagen das wissen wir alle war ein Flop, sie war nicht von Erfolg gekrönt.

Dazu auch meine Frage an die Kommission Wenn jetzt keine Einigung erzielt wird, was die Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissionshandel angeht, ist die Kommission eigentlich weiter bereit, auf Ebene der ICAO zu verhandeln? Gibt es einen Plan B an dieser Stelle? Wie werden sich die Europäische Kommission und auch der Rat an dieser Stelle verhalten?